Dann werde ich jetzt auch laufend blaue Karten bringen, damit Sie gleich sehen, dass Sie bitte in meine Richtung schauen!

Das schützenswerte Grundrecht auf Leben, das ist das fundamentalste Grundrecht! Wenn Sie von Grundrechten reden, dann reden Sie zunächst vom Grundrecht auf Leben von jenem Wesen, das sich nicht wehren kann, vom ungeborenen Bürger! Das ist das fundamentale Grundrecht!